zmínky o přístupu ke kulturnímu dědictví pomocí online platforem a to také v souvislosti s apelem na zákonodárce, aby umožnili snadnější přístup ke vzdělávacím materiálům.